Gospod podpredsednik, zdaj pa vas res prosim, opozorite predlagatelja, o čem mi zdajle ta trenutek razpravljamo. Tudi ena beseda, tudi en njegov stavek ni več namenjen vsebini tega, kar imamo na mizah. Da govorimo o vsem drugem, o nadomestnih poslancih, o številu glasov, o Celjski kotlini, o ne vem čem vse, danes razpravljamo o teh ubogih treh členih, ki so jih tule dali na mizo, in naj o tem razpravlja.